Frau Präsidentin, Frau Kommissarin!

Herr Kollege Cofferati hat in seiner Einleitung darauf hingewiesen, dass wir im Bereich der Verhandlungen, die die Europäische Kommission mit der Schweiz schon seit geraumer Zeit führt, natürlich als Abgeordnete ein besonderes Interesse daran haben, auch darüber informiert zu werden, wie diese Verhandlungen laufen. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie am institutionellen Rahmen für ein Abkommen, das möglicherweise auch ohne Beitritt der Schweiz zum EWR stattfinden soll, arbeiten. Ich würde Sie gerne vor diesem Hintergrund fragen, ob Sie mit mir übereinstimmen, dass das bilaterale Abkommen im Bereich des Wettbewerbsrechts natürlich ein Stück weit den Forderungen der Kommission, dass weitere bilaterale Abkommen nur gehen, wenn die Schweiz einer institutionellen Lösung zustimmt, eigentlich widersprechen, dass es eine pragmatische Lösung war, die sicherlich der GD Wettbewerb und den dortigen Überlegungen auch sehr nahe gekommen ist. Zum Zweiten würde ich natürlich gerne von Ihnen hören, wie es denn beim Energieabkommen weitergeht, ob tatsächlich die Kommission weiter daran festhält, dass ein Energieabkommen mit der Schweiz nur abgeschlossen werden kann, wenn gleichzeitig auch ein institutioneller Rahmen, von dem Sie gerade gesprochen haben, von der Schweiz akzeptiert wird und wir vor allem für die Streitfragen, die es in wenigen Fällen, aber eben doch, auch zwischen Europa und der Schweiz gibt, am Ende eine juristische Einrichtung finden, die sowohl